Maar willen we geloofwaardig zijn, dan zullen we dat ook zelf echt moeten doen en het goede voorbeeld moeten geven. Waar is Polen als we het hebben over een ambitieuze klimaatagenda?

In het landbouwbeleid, wanneer komt die echte vergroening?